Často počúvam názor, že prístupové rokovania s Čiernou Horou sú jednoduchou záležitosťou. Predstava, že cesta Čiernej Hory do EÚ bude jednoduchá a úplne bezproblémová, je falošná.

Pravda je taká, že po vstupe Chorvátska bude prístupový proces každej ďalšej krajiny ešte náročnejší, pravidlá ešte prísnejšie a otvorenosť členských krajín voči rozšíreniu ešte slabšia.

Čierna Hora nesmie poľaviť v reformách, najmä v oblasti súdnictva a boja s korupciou, či problémy v oblasti slobody médií musia byť odstránené. Čierna Hora si nemôže dovoliť rôzne politické krízy či spochybňovanie výsledkov volieb. Krajina je síce na dobrej ceste a je jasným lídrom v regióne, ako tu konštatoval môj predrečník. Ale nesmie situáciu podceniť, to je najväčšie riziko jej eurointegračného procesu.